Et c'est bien à mes yeux, le vrai sujet pour l'avenir de l'Union européenne et c'est la raison pour laquelle j'ai démarré mon message en déclarant que notre objectif devait être moins de dépendance et plus d'influence. Et pour la première fois, au Conseil, j'ai choisi de faire porter le débat sur l'autonomie stratégique dans des économies ouvertes en soutenant le modèle multilatéral.

Et la question est de savoir comment l'Europe de demain peut être davantage une puissance politique, avec un effet positif inspiré par nos valeurs, considérant que le pilier du changement climatique couplé au pilier du changement numérique sont des espaces dans le cadre duquel nous allons exercer notre influence stratégique, comme il nous est arrivé de le faire autrefois, par exemple, dans le domaine chimique,

Et vous observerez que depuis ce nouveau cycle institutionnel, il y a quelques mois seulement, quelques choix clairs ont été posés. La Chine, par exemple.

En quelques mois, grâce à un travail politique, à un dialogue entre nous, nous avons aligné une position claire, stratégique et nous exprimons avec clarté le message.

Nous n'avons ni le même modèle politique, ni le même modèle économique. Il y a trois points nous voulons être engagés avec la Chine, nous croyons aux vertus du dialogue, nous pensons que la Chine est un partenaire pour gérer la question comme le COVID et la question climatique.

Et enfin, je voudrais aussi mettre en évidence un autre point qu'il me plaît de mettre en évidence pour ne pas faire genre que je n'ai pas entendu. La question des sanctions Bélarus, Turquie, différences d'avis exprimés sur la question des sanctions.

Les sanctions sont un instrument.

Nous plaidons pour un dialogue inclusif, cher Monsieur Weber, dans le cadre du Bélarus, nous plaidons pour que les OSC puissent jouer un rôle et nous reviendrons régulièrement sur la question du Bélarus pour voir comment on doit agir et peut être prendre des décisions en fonction des développements positifs ou négatifs qui interviendront.

Nous défendons les souverainetés. Nous défendons les droits souverains. Un premier impact, certes léger, certes timide, est intervenu puisque avant même le Conseil européen, s'est ouverte la perspective d'une reprise du dialogue, après des semaines de tension tout au long de l'été, entre la Grèce et la Turquie. Ce n'est pas suffisant, c'est fragile, pas de naïveté, mais c'est un premier effet, c'est un premier impact, me semble t il. À Chypre, il y a quelques heures, le navire Yavuz a quitté les eaux. Ce n'est pas suffisant, nous allons rester

débattu. Et, enfin, l'Europe est au rendez vous quand, par exemple, nous prenons l'initiative de cette conférence multilatérale sur cette partie de la Méditerranée pour mettre autour de la table, pour engager ensemble celles et ceux qui ont parfois des points de vue communs mais aussi parfois des points de vue différents sur les disputes maritimes, sur les questions énergétiques, sur les questions de sécurité, sur les questions de développement économique. Voilà, Mesdames et Messieurs les parlementaires, comment j'envisage le rôle de l'Union européenne et donc je réagis, Monsieur Weber, un bon compromis, pas de leadership, moi je me retrousse les manches pour un leadership européen moins de dépendance, plus d'influence.